Dit vormt het inktzwarte decor van de verplichte herregistratie van geloofsgemeenschappen. Chicanes tegen huiskerken, inclusief gigantische boetes voor hun voorgangers completeren het schrikbeeld van geloofsvervolging in Kazachstan. Dat is de realiteit, Raad en Commissie. Het zal u duidelijk zijn dat dit bepaald niet het moment is de banden met Kazachstan aan te halen.